herra forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um tekjuskatt í frumvarpi þessu er að finna tillögur um ýmsar breytingar á lögum um tekjuskatt sem flestar tengjast yfirlýstum aðgerðum ríkisstjórnarinnar frá sautjándu febrúar síðastliðinn þar kemur fram að meginmarkmið þessarar ríkisstjórnar er stöðugleiki í efnahagsmálum enda stuðli hann að auknum hagvexti og velferð til langframa kjarasamningar til þriggja ára sem grundvallist á hóflegum kauphækkunum og verulegri hækkun lægstu launa stuðli að því að það markmið náist auk þess að stuðla að auknum jöfnuði og því séu stjórnvöld tilbúin til að grípa til víðtækra aðgerða þar með talin á sviði skattamála í því skyni að greiða fyrir gerð kjarasamninga á almennum markaði í fyrsta lagi er lagt til að persónuafsláttur hækki um samtals sjö þúsund krónur á mánuði eða áttatíu og fjögur þúsund krónur á ársgrundvelli umfram almenna verðuppfærslu í þremur áföngum fyrsti áfanginn kemur til framkvæmda í ársbyrjun tvö þúsund og níu þegar persónuafslátturinn við staðgreiðslu tekjuskatts hækkar um tvö þúsund krónur á mánuði eftir almenna verðlagsuppfærslu eða um tuttugu og fjögur þúsund krónur samtals á árinu sama hækkun verður í öðrum áfanga sem kemur til framkvæmda í ársbyrjun tvö þúsund og tíu í þriðja áfanga er hækkun persónuafsláttar eftir verðlagsuppfærslu þrjú þúsund krónur á mánuði eða þrjátíu og sex þúsund krónur samtals á ári og kemur hún til framkvæmda í ársbyrjun tvö þúsund og ellefu áhrif þessara breytinga á persónuafslætti á tekjuhlið ríkissjóðs er talin nema nálægt fimmtán milljörðum króna á ári þegar þær eru að fullu komnar til framkvæmda þar af koma um fjóra komma fimm milljarðar króna fram á næsta ári í öðru lagi er lögð til lækkun á tekjuskatti hlutafélaga og einkahlutafélaga úr átján prósent í fimmtán prósent hlutfall tekjuskatts hjá öðrum lögaðilum meðal annars sameignarfélögum lækkar samsvarandi eða úr tuttugu og sex prósent í tuttugu og þrjú og hálft prósent lækkunin tekur gildi frá og með rekstrarárinu tvö þúsund og átta og kemur til framkvæmda við álagningu tekjuskatts á árinu tvö þúsund og níu ýmsum vandkvæðum er bundið að meta áhrif þessara breytinga á tekjur ríkissjóðs ekki síst vegna þeirra miklu umbrota sem nú eiga sér stað í íslensku efnahagslífi en samkvæmt lauslegri áætlun gæti sú fjárhæð numið allt að fimm milljörðum króna á ári í þriðja lagi eru lagðar til breytingar á barnabótum sem koma til framkvæmda í tveimur áföngum

mánuði í hundrað tuttugu þúsund krónur fyrir einstæða foreldra og úr tvö hundruð þúsund krónur á mánuði í tvö hundruð fjörutíu þúsund fyrir hjón og sambýlisfólk auk þess er lagt til að tekjuskerðingarhlutföll vegna annars og þriðja barns verði lækkuð um eitt prósent það er úr sex prósent og átta prósent í fimm prósent og sjö prósent sú breyting kemur einnig til framkvæmda á þessu ári seinni áfangi breytingarinnar kemur hins vegar til framkvæmda við álagningu opinberra gjalda á árinu tvö þúsund og níu

heildaráhrif þessara breytinga á útgjaldahlið ríkissjóðs eru talin nema allt að tveimur milljörðum króna á ári þar af um einn komma tveimur milljörðum króna á þessu ári í fjórða lagi inniheldur frumvarpið tillögu um þrjátíu og fimm prósenta hækkun á eignarviðmiðunarmörkum vaxtabóta sem lagt er til að komi til framkvæmda við álagningu opinberra gjalda á þessu ári útgjaldaáhrif þeirrar breytingar er áætluð um sjö hundruð milli krónur á ári þegar allt er lagt saman er reiknað með að þessar breytingar sem fjallað er um hér að framan skerði afkomu ríkissjóðs um allt að tuttugu og þrjá milljarða króna á ársgrundvelli þegar þær verða að fullu komnar til framkvæmda áhrifin á þessu ári eru talin nema tæpum tveimur milljörðum króna í frumvarpinu er einnig að finna tillögu að breytingum á ákvæðum tekjuskattslaganna um skattalega meðferð á gengishagnaði og gengistapi samkvæmt gildandi lögum skal færa gengismismun það er gengishagnað að frádregnu gengistapi að fullu til tekna eða gjalda á viðkomandi reikningsári tillaga frumvarpsins felur það í sér að gengismismun verði dreift með jafnri fjárhæð á þrjú reikningsár það er það reikningsár þegar mismunur myndast og næstu tvö þar á eftir til lengra tíma litið hefur þessi breyting engin áhrif á tekjuhlið ríkissjóðs en áhrif milli einstakra ára kunna að verða einhver og þá bæði til hækkunar og lækkunar frumvarpið gerir einnig ráð fyrir að afdráttarskattur af arðgreiðslum til erlendra aðila með takmarkaða skattskyldu verði lækkaður úr fimmtán prósent í tíu prósent til samræmis við innlenda aðila í því skyni að skapa jafnræði á grundvelli e e s samningsins þessi breyting er talin hafa óveruleg áhrif á tekjur ríkissjóðs að lokum er sú tillaga lögð til að sama regla gildi um staðaruppbætur útsendra starfsmanna þróunarsamvinnustofnunar íslands og staðaruppbætur fastráðinna settra eða skipaðra starfsmanna við sendiráð íslands og hjá sendiræðismönnum það er að þær verði frádráttarbærar frá tekjum við álagningu tekjuskatts sem stendur eru ákvæði um skattalega meðferð launa hjá umræddum starfsmönnum í lögum númer fjörutíu og þrjú nítján hundruð áttatíu og eitt um þróunarsamvinnustofnun íslands en þau lög munu falla úr gildi með nýjum lögum um alþjóðlega þróunarsamvinnu íslands jafnframt er almenna reglan sú að kveðið sé á um skattalega meðferð hvers kyns tekna í lögum um tekjuskatt en ekki í sérlögum áhrif þessarar breytingar á afkomu ríkissjóðs eru óveruleg virðulegi forseti að þessu sögðu legg ég til að